Es geht hier nicht um das Verfahren, sondern sozusagen um die erste Phase. Das muss völlig klar sein.

geht. Der Umweltschutz ist wesentlich weniger im Mittelpunkt als

Zur Entbürokratisierung, die immer und von jedem gelobt wird, ein ganz klares Wort Es ist richtig und wichtig, dass wir hier überflüssige Bürokratie vermeiden. Dies wird aber im Regelfall von Mitgliedstaaten immer wieder dazu verwendet, Umweltgesetze abzuschaffen. Wenn das das Ziel ist und von der Kommission unterstützt wird, dann werden Sie meine Zustimmung dazu nicht haben. Denn das wäre ein Verstoß gegen europäische Vorhaben, die die Bürgerinnen und Bürger an der Europäischen Union schätzen, wertschätzen und oft als besser einschätzen als das, was sie in ihrem Mitgliedstaat vorfinden.